Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è convincente la sottile distinzione che il Commissario Moscovici, per giustificare l'assenza di Stati membri nella lista, ci ha proposto fra Stati che hanno qualche pratica irregolare e quelli che sono invece un sistema generale di protezione delle finanze occulte. Io penso che questa distinzione un po' gesuitica del Commissario Moscovici venga utilizzata al contrario, possa essere utilizzata al contrario avete messo nelle liste nere la povera Mongolia ed escludete il Lussemburgo, che è uno Stato in forma di paradiso fiscale. È un paradiso fiscale, per meglio dire, in forma di Stato, come tutti sappiamo. E però non c'è, non l'avete messo. La relazione va un po' criticata perché non approfondisce, come si doveva approfondire, due aspetti primo, il forte legame del tema dei paradisi fiscali con i capitali sporchi, mafiosi, irregolari, del traffico internazionale di droga.